Signor Presidente, quando lei chiede se ci sono obiezioni, deve dare il tempo tecnico di sollevare la scheda e alzarsi a chi intende opporsi a un emendamento. Perché se lei dice c'è qualcuno che si oppone e in un nanosecondo poi mette in votazione l'emendamento, è chiaro che non ci sarà nessuno così veloce da scattare in piedi. Io mi sarei opposto all'emendamento, mi sono alzato ma non ho fatto in tempo neanche a farmi notare. Probabilmente l'avrebbe fatto anche qualcun altro. Quindi se per cortesia, quando mette in voto gli emendamenti orali e chiede se c'è qualcuno che si oppone prima guardi, per rispetto al regolamento.